Dlatego tym, co łączy dzisiaj naszą debatę o Kambodży i Laosie jest sytuacja przedstawicieli praw człowieka bojowników o prawa człowieka.